Situația sistemului bancar cipriot este un semnal de alarmă pe care nu putem să l ignorăm. Trebuie să ținem cont de efectele reformelor din țările zonei euro atunci când se iau decizii la nivel european pentru a evita situații similare celei actuale. Noile mecanisme propuse completează structurile deja existente pentru supravegherea politicii economice și bugetare. De asemenea, ele consolidează disciplina la nivel financiar în întreaga Uniune. Aștept și eu cu interes publicarea propunerilor legislative care vor urma celor două comunicări. În final, doresc să subliniez importanța clarificării participării voluntare sau obligatorii în cadrul instrumentului de convergență și competitivitate.